Ich muss und will auch betonen, dass der Bericht eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorschlag der Kommission darstellt. Dennoch und das weiß Frau Sehnalová wird meine Fraktion ihrem Bericht morgen nicht zustimmen. Die Grünen lehnen die verpflichtende Einführung des eCall Systems ab. Wie alle wollen wir natürlich tödliche Unfälle verhindern, das ist ja gar keine Frage. Das möchte ich auch noch einmal deutlich unterstreichen. Es muss allerdings die Frage erlaubt sein, welche Mittel dafür am geeignetsten sind.

Ich frage mich, warum die Kommission nicht in diese Richtung tätig wird. Die Frage, ob die obligatorische Einführung des eCall Systems verhältnismäßig und angemessen ist und ob sie ihr Ziel auch wirklich erreichen kann, muss legitim bleiben. Daran haben wir erhebliche Zweifel mangelnde Infrastruktur heute noch Fehleranfälligkeit zum Beispiel die Filterung von Fehlanrufen vor allem aber auch die ungelösten Datenschutzprobleme.

Ich will aber auch eines ganz deutlich klarstellen Wir werden nicht für den An und Aus Knopf stimmen. Der An und Aus Knopf schafft rechtliche Probleme, die in dieser Typenzulassung Verordnung nicht gelöst werden können, und die dann schlussendlich vor Gerichten ausgetragen werden müssten. Das wollen wir nicht. Wir wollen aber auch nicht die zwangsweise Einführung eines umstrittenen Projekts und lehnen es deshalb ab!